Toto je národ, ktorý obýva jednu šestinu sveta. Môžem vám odporučiť, ako vec vyriešiť. Prestaňte zasahovať týmto veľkým národom do ich problémov. Oni si ich vyriešia sami. A takto budete konať najlepšie. To nie sú maličké národy, sú to hrdinské veľké národy, tisíc rokov spolu žili. Prestaňte zasahovať do záležitostí Slovanov. Slovania nie sú hlupáci.